ég mæli hér fyrir tillögu til þingsályktunar um siglingaleiðir við norðan og vestanvert ísland sem ég leyfi mér að flytja hér ásamt háttvirtum þingmönnum kristjáni þór júlíussyni ólínu þorvarðardóttur álfheiði ingadóttur jóni gunnarssyni þuríði backman guðmundi steingrímssyni birki jóni jónssyni og ásmundi einari daðasyni tillagan hljóðar þannig með leyfi forseta alþingi ályktar að fela innanríkisráðherra í samráði við umhverfisráðherra og utanríkisráðherra að semja reglur um siglingaleiðir við norðan og vestanvert ísland meðal annars í tengslum við norður íshafssiglingar og afla staðfestingar alþjóðasiglingamálastofnunarinnar á þeim markmið reglnanna verði að afmarka siglingaleiðir vestur og norður af landinu í því skyni að treysta öryggi siglinga auka öryggi sjófarenda og draga úr líkum á óhöppum og alvarlegum afleiðingum slysa fyrir hið viðkvæma umhverfi og lífríki enn fremur að stýra og eða koma í veg fyrir siglingar um sérlega viðkvæm hafsvæði og tryggja viðbúnað vegna mengunarslysa þannig hljóðar þessi tillaga það er óþarfi að ítreka það eða árétta að það hefur að undanförnu farið fram mikil umræða um málefni norðurslóða í víðum skilningi hún hefur verið fyrirferðarmikil og öll sú umræða um aukin umsvif á norðurslóðum á næstu árum sem spáð er og ég kem betur að beinir óneitanlega sjónum að öryggi siglingaleiða á þessu svæði sem eyþjóð eigum við íslendingar mikið undir traustum og öruggum siglingum við erum líka þjóð sem reiðir sig á auðlindir sjávar þær eru dýrmætar hafa verið og eru og það er auðvitað ljóst að siglingar geta vissulega haft umtalsverð umhverfisáhrif í för með sér einkum fyrir haf og strendur og þar með lífríki bæði til lands og sjávar með geigvænlegum afleiðingum þess vegna er það að mati okkar flutningsmanna þessarar tillögu brýnt að við hugum vel að öllum umhverfis og öryggisþáttum að því er varðar siglingar í íslenskri lögsögu það er líka rétt að taka fram að þessi tillaga hefur áður verið flutt á hundrað þrítugasta og fimmta löggjafarþingi en þá fékkst hún því miður ekki rædd það er og hefur verið umtalsverð aukning á skipaumferð í kringum landið og við ísland og innan íslenskrar efnahagslögsögu á undanförnum árum það hafa orðið miklar aukningar á almennum vöruflutningum til og frá landinu og sömuleiðis hefur komum skemmtiferðaskipa bæði til íslands og á þessu svæði hér á norðanverðu atlantshafi fjölgað

bæði í reykjavíkurhöfn og akureyrarhöfn fyrir um tuttugu árum komu um tuttugu skemmtiferðaskip hingað ár hvert og farþegafjöldinn var þá um átta til tólf þúsund undanfarin þrjú ár hafa í kringum áttatíu skemmtiferðaskip lag t að bryggju í reykjavík á ári hverju og um sjötíu þúsund manns ferðast með þeim hingað til

úr tæplega tvö komma átta milljónir tonna í tæplega fjórar milljónir tonna til landsins og sjóflutningar frá landinu jukust úr einum komma þremur milljónum tonna í tæplega tvær milljónir tonna þar af hafa olíuflutningarnir aukist umtalsvert til skamms tíma var staðan sú varðandi olíuflutninga að það fóru bara hér um okkar hafsvæði skip sem fluttu olíu til landsins til innanlandsþarfa þessi staða er algerlega breytt og hún hefur breyst á tilltölulega skömmum tíma í spá sem birtist í í áfangaskýrslu starfshóps um leiðastjórnun skipa frá árinu tvö þúsund og sjö segir meðal annars með leyfi forseta stór olíuflutningaskip sigla um efnahagslögsögu íslands í talsverðum mæli á leið frá höfnum við hvítahaf vestur um haf til norður ameríku þessi breyting á olíuflutningaleiðum stafar af því að rússar eiga miklar olíulindir á norðurslóðum einkum í norðvestur rússlandi og líkur eru á að innan fimm til tíu ára verði allt að fimmtíu milljónir tonna af hráolíu fluttar frá norðvestur rússlandi til bandaríkjanna með stórum olíuflutningaskipum leið þeirra liggur um íslensku efnahagslögsöguna og fara skip á þessari leið ýmist austan og sunnan við landið eða norðan og vestan við það flest þeirra fara utan þess svæðis sem ais kerfi siglingastofnunar nær til þannig að lítið er vitað um ferðir þeirra hlýnun sjávar hefur haft í för með sér að siglingaleiðin milli kyrrahafs og atlantshafs um norður íshaf hefur opnast að minnsta kosti að hluta til og í öllum spám er gert ráð fyrir að sú umferð sem þar fer um eigi enn eftir að aukast verulega á næstu árum og áratugum árið tvö þúsund og sjö stóðu íslensk stjórnvöld fyrir alþjóðlegri ráðstefnu undir heitinu ísinn brotinn þar sem fjallað var um um þróun norðaustursvæðisins og sjóflutninga í samantekt frá þeirri ráðstefnu segir meðal annars með leyfi forseta loftslagsbreytingar um allan heim ásamt því að hafís á norðurskautssvæðinu hefur hörfað undanfarin fimmtíu ár sem á sér vart fordæmi hafa leitt til þess að hafskip geta nú siglt um hafsvæði norðurskautsins í ríkari mæli en áður rannsóknargögn sýna að ís yfir hafsvæðum minnkar stöðugt og nýlegt líkan gefur til kynna að norður íshafið kunni að verða íslaust með öllu stuttan tíma að sumri frá tvö þúsund fjörutíu að telja eða fyrr norðurskautssvæðið gefur vísbendingu um loftslag jarðarinnar í framtíðinni tíu ár breytinga á norðurskautssvæðinu jafngilda nokkurn veginn tuttugu og fimm árum sjáanlegra breytinga annars staðar á jörðinni þetta er afar þýðingarmikið atriði sem þarna kemur fram að tíu ára breytingar á norðurskautssvæðinu jafngildi um tuttugu og fimm ára breytingum annars staðar á jörðinni að þýðir það að norðurhöfin norðurslóðirnar og lífríkið þar er miklu miklu viðkvæmara en víðast hvar annars staðar gerist á jörðinni það er afar líklegt að á komandi árum og áratugum verði siglingaleiðin um norður íshaf í æ ríkari mæli nýtt fyrir hvers kyns flutninga enda styttir hún flutningaleiðina milli evrópu og asíu umtalsvert þá verður líka að teljast líklegt að flutningar aukist um norður atlantshaf og þá um hafsvæðin innan íslensku efnahagslögsögunnar með aukinni umferð um þessi hafsvæði verður því enn brýnna en áður að til séu skýrar reglur um siglingaleiðir og stjórnvöld hafi yfir að ráða stjórntækjum til að treysta öryggi siglinga og vernda viðkvæmt umhverfi og lífríki seint á árinu tvö þúsund og sex setti þáverandi samgönguráðherra af stað nokkra vinnu við að móta tillögur að afmörkun öruggra siglingaleiða og fá alþjóðlega viðurkenningu á siglingarleiðinni í apríl tvö þúsund og sjö gerði þessi nefnd sem þarna var að störfum tillögur til samgönguráðherra að því er lýtur að leiðastjórnun skipa fyrir suður og suðvesturland í umfjöllun í þessari skýrslu fjallar nefndin um markmið með leiðastjórnunarráðstöfunum og þar segir með leyfi forseta annars vegar er stefnt að því að draga úr hættu vegna mengunar hafs og stranda af völdum skipaumferðar með því að takmarka för stórra skipa og skipa sem flytja hættulegan og mengandi varning um hinar mikilvægu uppeldisstöðvar fiska og annarra sjávarlífvera fyrir suðvesturlandi þar sem helstu nytjastofnar íslendinga klekjast út og eru veiddir hins vegar er það markmið með leiðastjórnunarráðstöfununum að beina skipum frá siglingahættum á þeim svæðum sem þær ná yfir og á þær siglingaleiðir sem teljast öruggastar þessi markmið eiga að sjálfsögðu við um allt hafsvæðið í kringum ísland þótt formlegar reglur hafi aðeins verið settar um siglingaleiðir fyrir suður og suðvesturlandi í framhaldi af miklum umræðum um auknar siglingar í norðurhöfum og flutninga milli rússlands og norður ameríku meðal annars með hættulegan varning er sérlega mikilvægt að mótaðar verði reglur um siglingar og leiðastjórnun við norðan og vestanvert landið

gerðu samkomulag um það fyrr á þessu ári á fundi í nuuk gerðu bindandi samkomulag um samstarf á sviði leitar og björgunar vegna óhappa sem kunna að verða á sjó á þessu hafsvæði það er mikilvægt innlegg í umræðuna um öryggi

í þessari tillögu er lagt til að innanríkisráðherra sem fer með siglingamál verði falið að höfðu samráði við umhverfisráðherra og utanríkisráðherra að semja reglur um siglingaleiðir við norðan og vestanvert landið markmiðið er þá að afmarka öruggar siglingaleiðir vestur og norður af landinu í því augnamiði að treysta öryggi siglinga auka öryggi sjófarenda og draga úr líkum á óhöppum og alvarlegum afleiðingum slysa sem kunna að verða fyrir hið viðkvæma umhverfi og lífríki á svæðinu enn fremur að stýra og eða koma í veg fyrir siglingar um sérlega viðkvæm hafsvæði og tryggja viðbúnað vegna mengunarslysa það er mikið í húfi fyrir íslendinga og því er brýnt að hraða eins og kostur er þeirri vinnu og í þeim tilgangi er þessi tillaga flutt frú forseti ég leyfi mér að vænta þess að þessi tillaga fái gaumgæfilega skoðun í þingnefnd og það verði leitað umsagna og álits helstu sérfræðinga á þessu sviði en einnig að haft verði samráð við umhverfisráðherra og utanríkisráðherra vegna þess að þessi ráðuneyti koma að sjálfsögðu hér að málum þar sem umhverfismálin eru annars vegar og hins vegar það að afla ákvörðunum um afmörkun siglingaleiða alþjóðlegrar viðurkenningar þannig að það er mikilvægt að þessi ráðuneyti séu sömuleiðis höfð með í ráðum auk innanríkisráðuneytisins ég legg til frú forseti að lokinni þessari umræða að tillögunni verði vísað til háttvirtrar umhverfis og samgöngunefndar og til síðari umræðu